Señor Presidente, intervengo para mostrar mi acuerdo con esta Resolución y con las medidas que propone. Combatir el fraude y la evasión fiscal es una cuestión de eficacia institucional y de justicia social. En primer lugar, porque desanima a los defraudadores y motiva a quienes cumplen además, porque mejora la situación de las cuentas públicas finalmente, porque refuerza los valores de solidaridad y justicia social en los que se basa nuestra convivencia. Estoy muy de acuerdo también en que la armonización fiscal, la coordinación de todas las haciendas europeas que dispongan de autonomía institucional, normativa y económica, y el intercambio de datos entre todas ellas son imprescindibles para combatir el fraude. Y animo a que en ese empeño se trate a todos por igual, porque mi región, fiscalmente autónoma, ha sido sancionada por aplicar normas fiscales idénticas a las utilizadas por otros Estados miembros que no han recibido por ello reproche europeo alguno. Llamo su atención sobre la necesidad de mejorar el control sobre la economía sumergida y eliminar esta práctica, que es una forma más, sistemática y horizontal, de evadir impuestos, defraudar al fisco y favorecer la competencia desleal. Echo de menos en esta Resolución una denuncia de este fenómeno y medidas concretas para poder corregirlo. Finalmente, animo a compartir buenas prácticas para promocionar entre la ciudadanía los valores que citaba al principio, y apuesto por que en breve nos ocupemos a nivel europeo de combatir la corrupción, otra lacra que resta legitimidad y prestigio a la gestión pública.